virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og eitt um aukatekjur ríkissjóðs breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru í meginatriðum þríþættar í fyrsta lagi varða þær breytingar á starfsheitum heilbrigðisstarfsmanna til samræmis við ákvæði laga númer þrjátíu og fjögur tvö þúsund og tólf um heilbrigðisstarfsmenn þar sem nýjum heitum yfir löggiltar heilbrigðisstéttir var bætt við og önnur aflögð heiti felld út þær starfsstéttir sem bætast við lögin um aukatekjur ríkissjóðs samkvæmt frumvarpinu eru áfengis og vímuvarnaráðgjafar næringarrekstrarfræðingar osteópatar og stoðtækjafræðingar engar breytingar eru lagðar til á fjárhæðum gjalda vegna þessara leyfisveitinga í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lagatilvísunum vegna breytinga á öðrum lögum og í þriðja lagi eru breytingar er varða lög númer þrjátíu og átta tvö þúsund og ellefu um fjölmiðla með þeim voru útvarpslög felld úr gildi og eru í þessu frumvarpi lagðar breytingar til samræmis við fjölmiðlalögin í fjölmiðlalögunum er talsvert önnur hugtakanotkun en var í útvarpslögunum meðal annars er kveðið á um leyfi til hljóð og myndmiðlunar í stað sjónvarps og útvarps leyfi til hljóð og myndmiðlunar verða gefin út sem skammtímaleyfi til allt að þriggja mánaða og almenn leyfi verða gefin út til allt að sjö ára